Takozvana balkanska ruta koja prelazi preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske i koja ima najdulju vanjsku granicu Europske unije od svih država članica doista je nešto o čemu treba razgovarati. Na žalost ova rasprava nije bila pretjerano ozbiljna, s druge strane, s ljeve strane dvorane čuli smo mnogo dezinformacija, laži, optužbi bez ikakvog pokrića, a koje su utemeljene samo na kojekakvim neprovjerenim izvješćima raznoraznih udruga koje ne predstavljaju nikoga, koje nisu nadležna tijela i koje nemaju apsolutno nikakav legitimitet.